Die Sicherheit auf unseren Straßen ist etwas, was uns allen sehr wichtig ist.

Ich darf Ihnen sagen In Österreich werden von 4 Millionen Radarstrafen 2,5 Millionen von ausländischen Lenkern verursacht.

Das Problem der Administration wurde ja in einigen Mitgliedstaaten auch schon angesprochen.

Dies heißt, die Mitgliedstaaten müssen alle diese Richtlinie umsetzen, denn am Ende wird sonst stehen Bürger jener Staaten, die die Richtlinie rasch und effizient umgesetzt haben, werden auch jene sein, die am häufigsten Strafe bezahlen müssen.